un renforcement du contrôle, notamment en ce qui concerne le transfert des thons vers les cages et l'extension de la période de fermeture de la pêche à la senne dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Je souhaiterais ajouter que la pêche du thon est la pêche la plus strictement réglementée au sein de l'Union européenne et figure probablement parmi les plus réglementées à l'échelle mondiale.

Je saisis cette occasion qui m'est donnée pour faire une mise au point sur la réforme de la politique commune de la pêche en cours d'élaboration. La conservation des ressources est évidemment essentielle à la réussite de cette réforme, et les députés de la commission de la pêche en sont bien conscients. Certains, actuellement, veulent se substituer à cette commission par des campagnes de propagande dont l'orientation ne trompera personne. S'il vous plaît, laissez les membres de cette commission travailler sereinement afin de présenter à l'ensemble des députés un projet cohérent et réaliste. Il est très important, notamment, de généraliser les plans pluriannuels de gestion à long terme pour les pêcheries et d'avoir comme objectif le rendement maximum durable. En revanche, je veux redire mon opposition formelle aux concessions de pêche transférables qui tueraient notre modèle de pêche. Je profite de votre présence, Madame la Commissaire, pour vous dire que la France n'a pas attendu l'élection de François Hollande pour être un pays de justice, contrairement à vos affirmations.